Hvala lepa, podpredsednik, jaz sem danes že imela priliko, da v imenu poslanske skupine SAB, obrazložim naše stališče glede tega zakona, poslanska skupina kot tudi osebno verjamem v kvalitetno javno šolstvo, takšno javno šolstvo, ki ga bomo še naprej razvijali v smeri modernejših pedagoških pristopov, boljših vsebin kurikulima, kurikulima, kurikuluma, ki bo prilagojen modernemu življenju, modernemu razvoju družbe, in vse to zahteva nenehni napor trud materialne in tudi finančne vire, kot rečeno, rečeno želimo si osnovnega šolstva, kjer bodo vsi otroci ne glede na socialni status imeli enako štartno osnovo, da bodo lahko začeli izobraževanje, in potem v toku tega osnovnega izobraževanja si bo pa morda ne glede na njihov status pojavil, štipendist, osnovna šola oziroma srednja šola, ki ga bo želela imeti in tako naprej in tisti z nadpovprečnimi znanji in veščinami bodo sigurno v tem sistemu opaženi, zdaj, danes govorimo glede na tri hišice pravzaprav največ o tej ta drugi, to je o šestih osnovnih šolah, glede katerih je ustavno sodišče dejalo, da jih je treba financirati, da je treba obvezni program financirati v sto procentih in to ta zakon tudi določa, nasprotniki zakona na tej strani ves čas ponavljajo in kričijo, da se določba ne nanaša samo na obvezni del programa, lahko da vi to tako razumete, ampak tudi zakonodajno-pravna služba državnega zbora v svojem mnenju povedala, da meni, da se ustavna določba nanaša samo na obvezni del programa in da zanj ustavna določba, se strinjamo z njo ali ne, to niti ni relevantno, določa, da se mora financirati v sto odstotkih, kar bi pa vi zdaj radi na tej strani, je pa, da bi se cela ta, zasebna šola, teh šest zasebnih šol pravzaprav, ne, to je razvidno iz debate in vaših predlogov tudi prej zakonodajnih, v celoti financirala v sto procentih z javnim denarjem in tukaj pa lahko, kot je rekel že kolega pred mano, morda govorimo tudi o osnovni nepravičnosti, če smo imeli danes tri luštne hišice, smo lahko ugotovili, da država oziroma lokalne skupnosti, ki organizirajo javna šolstva morajo šole postaviti ne glede na to, kje je to območje, se pravi, morajo zagotoviti mrežo šol ne glede na to, koliko je tam otrok, ne glede, a je to tržno, zanjo vzdržno ali ne, morajo sprejeti vse otroke ne glede na raso, vero, nacionalno pripadnost, status staršev in tako naprej, in to je treba zagotavljati v vsakem primeru, seveda obstaja že zdaj nekaj teh zasebnih šol, o katerim danes govorimo, in moji znanci, kar nekaj jih je, imajo otroke v njih, in ko je vprašam, zakaj so se odločili za to šolo, rečejo, veš, tam je enih, en kup stvari super, recimo, v razredu je samo dvanajst otrok ali pa šestnajst v eni šoli, ponavljam, v razredu moje desetletne hčerke jih je devetindvajset v javni šoli, se pravi, super je, če jih je v razredu štirinajst, se strinjam, pravijo pa, take lepe prostore imajo, a veš, res imajo urejeno, tak red imajo, pa vse lahko tam dobiš, a veš, do štirih ti že oni tja pripeljejo učiteljico klavirja pa likovni krožek pa balet pa vse tako, da ob štirih, ko otroka vzameš, imaš to vse zagotovljeno super perfektno in potem še dodajo, to me pa res razjezi, saj veš, jaz si za svojo ljubico, x y dodajmo ime, želim samo najboljše, jaz si pa za mojo ljubico ne želim samo najboljše, želim si samo najboljše, tako kot vsak med nami, ki ima otroka, ampak kaj se dogaja, taka šola, ki je poleg javnega financiranja še zasebna, ker to bo v vsakem primeru, bom potem razložila zakaj, pa seveda vedno imela to neko primerjalno prednost bodisi v številu učencev bodisi v vrsti programa bodisi v posebnem pedagoškem pristopu, ki pa je javno šolstvo nikoli ne bo moglo ponuditi, ne bo moglo, zato ker so sredstva omejena, in nikoli ne bomo mogli ponuditi tisoč različnih pedagoških pristopov in tisoč tega in tisoč drugega, čeprav že zdaj se stvari spreminjajo, jaz velikokrat kritiziram naše javno šolstvo, ampak vem, da se stvari spreminjajo in da se tudi v šolstvu trudijo, da bi dosegli spremembe, sama sem predavateljica v programu neverjetna leta, to je poseben program, ki temelji komunikacijskih veščinah na reševanju problemov out of the box in tako naprej, to je s program, s katerim so na Norveškem za šestdeset odstotkov zmanjšali število odločb za otroke z raznimi posebnimi potrebami za šestdeset odstotkov, in ta program, recimo, govorim pač o enem konkretnem primeru, ki ga poznam, vem, da se zdaj že uveljavlja, da se z njim, seznanjajo učiteljice v vrtcih pa tudi posamezne šole, nekateri se izobražujejo, nekateri te metode že uvajajo v način dela, skratka, to si jaz želim, da javna šola napreduje, postane vedno bolj kvalitetna in gre za časom, zdaj, nasprotniki tega zakona tudi govorijo o koristih otrok, ne, da, da ne skrbimo za koristi otrok, mi skrbimo za koristi otrok, absolutno vsi skrbimo za koristi otrok, pravijo tudi, da ne, da zatiramo pluralnost, da ne dovolimo, da se sami odločijo, nihče tega s tem zakonom ne zatira, vi se še vedno lahko odločite, kolikor kakršnokoli šolo želite, ampak če imate posebne želje in potrebe, pa dajte za to nekaj plačati, saj plačati, saj, in jaz imam tudi znance, bom na to tudi odgovorila, jaz imam tudi znance, ki imajo, torej, v tisti, hišici z oranžno streho otroke, popolnoma zasebni šoli, kot rečeno, to je šola, ameriška šola, v razredu je deset otrok pa dve vzgojiteljici oziroma učiteljici, pardon, na deset otrok, plačajo tisoč dvesto evrov na mesec pa dva otroka imajo, razmislimo, koliko ljudi si lahko to privošči, učijo se ameriško kulturo, tradicijo, o ameriškem predsedniku vedo več, kot vejo o našem parlamentu in vladi, praznujejo ameriške praznike, ampak bodi tako, to je njihova izbira, to je njihova izbira, in zato tudi plačajo, so pa tudi taki, kot je gospa Jelka, ki sem skoraj prepričana, saj mislim, da to tudi ne taji, da ima v taki šoli otroka, ki bi pa imeli vse bonitete neke zasebne šole, ne, pa ne bi nič plačali oziroma itak morajo plačati, ker drugače zasebnik ne bi delal ampak da bi pa čimveč država plačala, to, to bi si oni želeli, ne, imeli neki nadstandard, ker navadna šola ni dobra za njih, saj njihove otroke, ker oni vendar želijo svojim otrokom vse najboljše, ampak ne bi pa za to plačali, in kar naj iz javnih sredstev se se vse to plača, a ne, zdaj, iz ne katerih razprav, ne vseh, ampak nekaterih razprav, ki so šle v to smer, in to je državna šola, mi nočemo, da so otroci indoktrinirani in tako naprej, se človek vpraša, kakšni so interesi posameznikov proti temu zakonu, enim prvič to ni državna šola, ker je niti država v ne, ustanovi, že to je, že tule bi bilo treba malo paziti, no, drugič pa če vam je vse narobe v tej državi, če je še šola narobna, ker tam trenirajo otroke, čeprav ni ne vere ni ne politike, ne vem kaj vse, jaz ne vem, kako sploh še lahko živite v tej grozni državi, ki vse to dela, ampak to je tudi, to je tudi vaša izbira konec koncev, dajmo biti še malo bolj konkretni, o šestih šolah se pravzaprav pogovarjamo, že pogled na v strica Googla nam pove, da sta to, dve, šoli ki jih je ena v Mariboru, ena v Ljubljani, ki jih je ustanovila pravzaprav cerkev, potem sta dve šoli z montessori pedagogiko, to je posebna vrsta pedagogike, nekateri jo poznate, lahko se strinjam, da so to za koga zanimivi pristopi, ena je waldorfska in ena je še ena šesta, ker ne bom zdaj izgubljala besed glede enega, ampak dve sta smo rekli krščanske, ne, zmolijo zjutraj, zmolijo zvečer, imajo tam križe, praznujejo praznike, v redu, v redu, super, samo zakaj mora država za to plačati, zakaj mislim, zakaj mora plačati še več, kot je že tako plača, plača sto procentov tega javnega programa, in po drugi strani, ne, to sta dve pol pa pogledamo, vtipkam jaz strica Googla, "montessori" dobim prispevek Nova montessori šola v Podutiku - šola brez ocen in učbenikov, super, nadaljevanju preberem, da tudi domačih nalog ni, super, če je to komu v redu, če misli, da bo na ta način pripravil otroka za ta, konfliktni svet, hude tekmovalnosti, jaz se v to ne bom spuščala, potem pa duhovnost in krščanska kateheza, značilno, da otroke v vzgajajo v duhu vrednot gre za duhovnost krščanske vrednote, kajti krščanstvo je del našega okolja, no, učencem je v šoli na voljo tiha soba, kot interesna dejavnost poteka tukaj tudi kateheza, šolo so odprli takrat in takrat in v prostore šole je blagoslovil tudi nadškof Stanislav Zore, se pravi, dve šoli od šestih smo zdaj že pri štirih, ne, nič hudega, nič hudega, samo da vemo, o čem se pogovarjamo, in na koncu, tri cela tri milijone evrov vredna naložba je šola v Podutiku, sto učencev bi naj, bi naj, gostila premore dva tisoč petsto kvadratnih metrov, tri cela tri milijone je bila vredna naložba, pazi zdaj, ustanovitelja Center Montessori in lastnika centra lahko prispevata, sta lahko prispevala le kakšnih sto tisoč evrov, zato sta najela dva cela dva milijonov evrov dolgoročnega posojila, nekaj so prispevali donatorji, ne, me prav zanima, kdo so ti donatorji, pol milijona evra za nakup zemljišča pa sta si izposodila pri sorodnikih, znancih in starejših občanih, pazi to, te dolgove sta, ko sta povedala včeraj, že nekaj vrnila s prihodki iz poslovanja šole, vrtca in seminarjev, ki jih prirejajo, ja seveda plačati, gospa Jelka, če pa morate plačati, da da ima ta šola prihodke, ne, da ima šola prihodke, morate vi še nekaj plačati, drugače noben zasebnik ne bi se tega šel, zakaj bi se nekdo kar spomnil pa ustanovil šolo, če ne bi od tega nekaj imel, razen če ima kakšne druge namene seveda, ne, indoktrinacija o kateri vi tako radi govorite, ampak dajmo se ne slepiti, nekdo take šole financira in ima določen interes in nič hudega, samo ne zahtevati od države da partikularne interese in filozofske poglede in religijske financira ona, ker če bi bila ta vreča brez dna, vreča denarja, o kateri govorim, potem jaz to razumem, ampak ta sredstva bodo v za naše šolstvo in socialno državo vedno omejena, in kot je rekel predstavnik Levice, saj oni so skrajni v svojih stališčih, ampak znajo včasih tako zelo na grdo povedati, vsak evro za zasebno šolo je evro manj za javno šolo, a je to res ali ne, ne, ampak ne ne da bojo gledalci razumeli, mi s tem zakonom stoprocentno plačujemo obvezni program na teh šolah, ki je bil zdaj financiran petinsedemdeset odstotkov, razširjeni program, pa pravimo, da si naj plačajo sami, in ta razširjeni program po obsegu niti slučajno ni tako obsežen kot vsi predmeti in vse to, kar sodi pod obvezni program, tako da razlika gotovo ni petinsedemdeset odstotkov in to seveda si prav, prav dobro veste, skratka, jaz si prizadevam za to, da bi se kvalitetno, razvijale naše javne šole, nisem proti temu, da se zasebne šole razvijejo takšne in drugačne, če smo se odločili za sistem in očitno smo se, kajti tudi ta zakon gre v to smer, da take, določene, šole sofinanciramo, tudi v redu, ne morem pa pristati na popolnoma izenačeno financiranje obeh teh šol, ker kot je bilo še rečeno v razpravi, in s tem bom zaključila, ja, veste, te zasebne šole, ne, imajo zelo velike čakalne dobe ampak žal vsi otroci ne morejo priti, ker jih je premalo, ja, seveda. Zakaj imajo velike čakalne dobe? Zato ker je tam v razredu petnajst otrok, pri meni pa trideset otrok, ker je tam lepša infrastruktura, pri nas pa slabša, in zato ker, tudi če dajo v to šolo, jih nič kaj več ne stane, ker če jih dajo v ono šolo normalno, ampak če bomo to podprli, bo pa to dolgoročno sigurno pomenilo slabšo kvaliteto javnih šol, v to sem prepričana, zato bom ta predlog, zakona seveda z veseljem podprla. Hvala lepa.